virðulegi forseti það er alveg ljóst af því sem forsætisráðherra noregs hefur sagt að við fórum ekki öfugt að hlutunum við fórum alveg hárrétt að þeim það er alveg ljóst að norska ríkisstjórnin telur sig ekki hafa til að bera hæfni eða aðstöðu til þess að stjórna verkefni af þessum toga

eðlilegt og síst af öllu finnst mér það nú sæmandi háttvirtum þingmönnum vinstri grænna að vera þá alltaf að koma hér aftur og aftur upp eins og háttvirtur þingmaður gerði hér áðan með einhverjar vangaveltur og hálfkveðnar vísur um að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn muni setja einhver skilyrði um niðurskurð á velferðarkerfi þegar það er sannanlega ekki þannig og farið hefur verið yfir það í samtölum forsætisráðherra með formönnum stjórnarandstöðuflokkanna sem og í utanríkismálanefnd helstu atriði samkomulagsins það er alveg ljóst að þar á meðal er ekki verið að kveða á um nokkurn niðurskurð í velferðarþjónustunni þannig að mér finnst satt að segja íslensk þjóð eiga annan og betra skilið á þessum óvissutímum en að háttvirtir þingmenn vinstri grænna séu að ala hér á óvissu um grundvallarforsendur velferðarkerfis þjóðarinnar í þeim tilgangi að reyna að slá einhverjar pólitískar keilur til þess að réttlæta röklausan málflutning sinn um það að eitthvað annað hafi verið í boði heldur en alþjóðagjaldeyrissjóðurinn með öðrum orðum til þess að reyna að hífa háttvirtur þingmaður steingrím j sigfússon upp úr því skógarrjóðri sem hann týndist í í noregi að þá eru menn komnir hér í endalausar ógöngur og eru að reyna að vekja upp efasemdir um þau skilyrði sem lögð hafa verið og liggja fyrir í samkomulaginu milli ríkisstjórnarinnar og alþjóðagjaldeyrissjóðsins mér finnst það ekki réttmætt og mér finnst það ekki eðlileg pólitísk umræða að vera að fiska í þetta gruggugu vatni til þess að reyna að réttlæta hluti sem augljóslega voru settir fram á röngum forsendum í upphafi af hálfu forustu vinstri